Ich begrüße es, dass der Rat die Vorschläge des Parlaments aufgenommen hat und mit Aktionen die Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen will. Die von Herrn Barroso vorgeschlagene, besser gesagt zitierte Jugendgarantie war ein grüner Vorschlag in einem grünen Initiativbericht in diesem Haus.

Dazu braucht es dezentrale Aktionen. Die sind hier wesentlich besser geeignet. Das ESF Geld soll vor Ort verbleiben und dort neu eingesetzt werden, wenn dies vor Ort für richtig gehalten wird.

Unsere Fraktion unterstützt gleichfalls den Ratsbeschluss zur grünen Ökonomie. Es war ebenfalls ein grüner Initiativbericht, der vor zwei Jahren hier im Plenum mit großer Mehrheit verabschiedet worden ist.

Gerade für kleine mittelständische Unternehmen wäre eine solche Linie wesentlich, denn dann können sie wettbewerbsfähig sein. Das Geld darf nicht einfach zum Fenster hinaus geschmissen werden, sondern es braucht nachhaltige Projekte, von denen auch die nächsten Generationen noch profitieren können.